Pre životné prostredie a jeho biodiverzitu je v súčasnosti problémom najmä spôsob výroby a životný štýl, ktorý v prírode vidí iba tovar a prostriedok uspokojovania ľudských potrieb. Keď už teda, žiaľ, ignorujeme etický a ekologický význam biodiverzity, mali by sme byť aspoň dôslední v jej oceňovaní. V súčasnom cenovom systéme sa totiž ekonomická hodnota prírody odzrkadľuje iba málo, alebo vôbec. Aby sme zabránili hodnotovým i ekonomickým stratám, treba prijímať patričné zákony a tiež propagovať význam biodiverzity medzi občanmi Európskej únie. Väčšina občanov totiž nepochybne považuje stratu biodiverzity za vážny problém, žiaľ, nemyslí si, že sa ich osobne týka. Preto za jednu z dôležitých príčin svojej pasivity pri boji proti strate biodiverzity občania uvádzajú nedostatok poznatkov o tom, čo možno urobiť.